að loknum atkvæðagreiðslum um fyrstu til þriðja dagskrármál fer fram umræða utan dagskrár um þróun í fjarskiptaþjónustu eftir einkavæðingu símans málshefjandi er háttvirtur þingmaður jón bjarnason hæstvirtur samgönguráðherra sturla böðvarsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund